Politica de coeziune reprezintă un instrument eficient pentru abordarea actualelor provocări majore cu care se confruntă regiunile Europei, precum globalizarea, schimbările climatice sau tendințele demografice. La nivelul Uniunii au fost înregistrate progrese semnificative, dar nu suficiente în dezvoltarea echilibrată a regiunilor. De aceea, avem nevoie de o politică ambițioasă de coeziune la dispoziția tuturor regiunilor UE, care să reducă inegalitățile existente. Consider că susținerea nevoilor de convergență a zonelor mai puțin dezvoltate trebuie să rămână o prioritate în următoarea perioadă de programare, astfel încât să se asigure un acces echitabil la instrumentele politicii de coeziune. Vom putea pune astfel în aplicare prevederile Tratatului de la Lisabona, care subliniază că în cadrul Obiectivului 1 trebuie atribuită o parte adecvată celor mai nevoiașe regiuni, pe măsura gravității problemelor lor de dezvoltare. Uniunea va putea fi competitivă în fața concurenței la nivel mondial numai dacă politica de coeziune poate exploata pe deplin potențialul de dezvoltare al regiunilor zonelor urbane, dar și al celor rurale, cu potențialul lor endogen și dacă va face posibilă o reacție suficient de flexibilă la provocările și dificultățile identificate de strategia Europa 2020. În acest sens, inovarea, educația și formarea, energia, mediul, ocuparea forței de muncă, competitivitatea, calificarea și combaterea sărăciei sunt și trebuie să rămână parte integrantă a politicii structurale și de coeziune. Noua politică de coeziune trebuie să implice o orientare clară înspre rezultate și o concretizare a reformelor necesare, reducând, în același timp, constrângerile birocratice și simplificând gestionarea fondurilor.

Practic, fondurile alocate acum și în următorii zece ani în România reprezintă o investiție pe termen lung necesară pentru dezvoltarea echilibrată a întregii Uniuni Europene.